borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kjör embættismanna alþjóðanefnda íslandsdeild alþjóðaþingmannasambandsins ásta möller formaður og hjálmar árnason varaformaður íslandsdeild vestur evrópusambandsins guðjón hjörleifsson formaður og gunnar örlygsson varaformaður íslandsdeild evrópuráðsþingsins birgir ármannsson formaður og kristinn h gunnarsson varaformaður íslandsdeild nato þingsins össur skarphéðinsson formaður og einar oddur kristjánsson varaformaður íslandsdeild norðurlandaráðs sigríður anna þórðardóttir formaður og jón kristjánsson varaformaður íslandsdeild vestnorræna ráðsins halldór blöndal formaður og hjálmar árnason varaformaður íslandsdeild þingmannanefndar efta guðlaugur þór þórðarson formaður og birkir j jónsson varaformaður íslandsdeild þingmanna ráðstefnunnar um norðurskautsmál sigurður kári kristjánsson formaður og guðjón ólafur jónsson varaformaður íslandsdeild þings öryggis og samvinnustofnunar evrópu pétur h blöndal formaður og sæunn stefánsdóttir varaformaður